Iedereen zal dus concessies moeten doen om deze ronde alsnog te laten lukken. Een vraag die ik bijna twee jaar geleden gesteld heb tijdens het debat, is of het onderhandelingssysteem van de WTO wel voldoende is meegegroeid met de globalisering.